En América Latina, por ejemplo, muchas de las multinacionales que más se aprovechan de estos acuerdos están violando los derechos sindicales de los trabajadores y los derechos humanos y están desplazando a comunidades de los territorios que les son propios para llevar a cabo sus megaproyectos agrícolas.

Cuando ellos vienen aquí, les recibimos con pelotas de goma ―en España―, pero no decimos que vienen porque antes hemos ido nosotros a desplazarles de sus territorios para instalar empresas subvencionadas por la Unión Europea para obtener biocombustibles a fin de poder cumplir nuestros estándares medioambientales, desde mi punto de vista, de una manera hipócrita. Tenemos que llamar la atención de esta manera, porque esos pueblos y las organizaciones no gubernamentales se preguntan para qué sirven las cláusulas de vigilancia de los derechos humanos y los derechos medioambientales. A mí me parece que, en este momento, más para cubrir el expediente y la mala conciencia que para ser efectivas. Por eso pido a la Comisión que exija de verdad el cumplimiento de esas cláusulas de vigilancia del cumplimiento de los derechos humanos y de los derechos medioambientales, que lo exija de verdad, porque hay motivos para ello lo que es malo para un pueblo latinoamericano, para un pueblo africano, no puede ser bueno para Europa, aunque sí sea bueno para una multinacional.